Nennen wir es Robotersteuer, nennen wir es Maschinensteuer wie auch immer. Auch ein Grundeinkommen ist eine Option. Nur sollten wir eben das ganze Bild sehen und diesen Gewinn auch entsprechend gerecht aufteilen, damit wir unsere Sozialsysteme auch für die Zukunft sichern können. Wir haben in Europa nun die einmalige Chance, aber auch die Verpflichtung, zu diesen Rechtsfragen und zu den ethischen Fragen nicht mehr Stellung zu beziehen, sondern es ist ein Arbeitsauftrag an Sie, sehr geehrte Kommission, da entsprechend auch etwas zu machen zu den Haftungsfragen, aber vor allem auch zu den ethischen Grundsätzen, die ich für ganz besonders wichtig halte beim Entwickeln von Robotern, wie beispielsweise so wie es der Bericht vorsieht einen Verhaltenskodex für die Robotik Ingenieure vorzusehen oder auch einen ethischen Leitrahmen, der sich

Herzliche Gratulation an Mady und alle, die daran mitgearbeitet haben.